Am votat în favoarea raportului, deoarece, pentru asigurarea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon, gazele naturale joacă un rol foarte important. Gazele de șist au devenit noi surse potențiale de aprovizionare în Europa, iar progresele în domeniu ar putea reduce dependența de importuri. În anii următori, gazele de șist pot reprezenta cea mai bună soluție, atât pentru reducerea emisiilor de carbon, cât și pentru asigurarea independenței energetice. România este unul dintre statele care a decis să demareze prospecțiuni în vederea identificării unor resurse exploatabile de gaze de șist. În cazul în care se vor găsi aceste resurse, trebuie depuse toate eforturile pentru exploatarea lor.